Fundamentem naszego bezpieczeństwa na wschodzie, również fundamentem bezpieczeństwa i niepodległości państw, które tam z nami sąsiadują, jest nasza realna, a nie wirtualna solidarność, przede wszystkim solidarność w polityce bezpieczeństwa. My dzisiaj na tej sali słyszeliśmy przedstawiciela niemieckiej socjaldemokracji, a więc jednej z największych partii politycznych w Europie, jak mówił i przekonywał o tym Radę Europejską, że czas na normalizację stosunków z Rosją. Krym jest okupowany, Rosja nie chce zwrócić samolotu, w którym zginął polski prezydent i który stanowi główny dowód w śledztwie, które w tej sprawie się toczy, a my mówimy o normalizacji? Czym ma być ta norma, o której dzisiaj mówił nasz kolega siedzący w samym centrum tego parlamentu?